herra forseti má ég þá skilja þingmanninn þannig að hann vilji ekkert gefa eftir í umhverfismati í raun við ætlum ekkert að ganga á hlut náttúrunnar fyrst og fremst það að standa við þær tímasetningar sem um ræðir í þeim lögum sem við búum við núna ef svo er er ég sammála þingmanninum